Signor Presidente, anzitutto benvenuto tra noi e tanti cari auguri.

Quest'oggi in Italia, su iniziativa della Federazione di atletica leggera e del Comitato olimpico, si celebra il Mennea day ricorre oggi, infatti, l'anniversario dell'indimenticabile record del mondo di 19 secondi e 72 centesimi sui 200 metri stabilito a Città del Messico nel 1979 dall'atleta Pietro Mennea.

Fu autore della relazione Mennea relazione di Helsinki sullo sport e si batté per l'istituzione di un'agenzia europea per la lotta al doping credendo fortemente in uno sport pulito, libero da organismi non sempre interessati a promuoverne i valori limpidi e cristallini. La vittoria di Mennea nel 1979 rappresentò un momento di orgoglio e di riscatto per il Suditalia, una terra che a quell'epoca era priva di impianti e di organizzazioni sportive, ma la forza caparbia di Mennea, giovane figlio del Sud, allenatosi per strada e con gli amici, riuscì a portarlo comunque alla conquista dell'oro olimpico incarnando i sogni e le speranze di un'intera generazione di giovani meridionali. Oggi in tante piazze d'Italia si svolgeranno eventi sportivi per ricordare il campione barlettano. A Barletta e nelle altre sette città che l'hanno visto protagonista di successi si svolgeranno gare con i campioni di ieri e di oggi. Per concludere, signor Presidente, ho ritenuto doveroso porgergli qui un tributo e un ricordo perché è stato un parlamentare impegnato a favore dello sport in quest'Aula di Strasburgo e perché anche questo Parlamento lo ricordi nel Mennea day